Mais ce qui est bien moins normal dans le fléau de l'évasion fiscale européenne, c'est que l'hémorragie des recettes fiscales soit au cœur même de l'Union européenne. Les destinations exotiques ne se trouvent qu'en fin de liste c'est bien parce que l'Irlande, le Luxembourg ou les Pays Bas permettent aux multinationales d'y concentrer artificiellement leurs profits que ces sommes là, ensuite, peuvent être exportées vers d'autres paradis fiscaux.

En effet, les États Unis sont le seul pays de l'OCDE à avoir refusé de s'engager au reporting commun et à l'échange automatique d'informations.

La hausse annuelle de ces encours serait de l'ordre de 15 Malheureusement, le groupe ENL n'espère, sur ce sujet des paradis fiscaux, aucune action efficace de l'Union européenne. Cette Union européenne qui perd une fois de plus une occasion de prouver une capacité de coopération internationale pour affirmer sa crédibilité réelle.

Moscovici, cette liste non crédible est, encore une fois, un coup d'épée dans l'eau.